Hvala lepa. Glede na to, da se teh pisarn zaradi neukosti na področju elektronskega dopisovanja najbolj poslužujejo starejši ljudje, se pravi generacija, katero na neki način tudi sam pa tudi moja poslanska skupina oziroma naša zastopa, je logično, da pričakujemo od, javnega sektorja, od vas, gospod minister, da se ta zadeva uredi tako, kot smo predlagali. In pričakujem od vas, da bo prvega dvanajstega tega leta odprta pisarna v Ljutomeru, v Lendavi in Gornji Radgoni. V kolikor pač to ne bo, bom pač tisti, ki bo nenehno nadlegoval, in ne boste imeli nobenega mira o tem vprašanju pred mano. Ne bom pa postavil vprašanja.